Spoštovani, hvala za besedo. Želel bi ustni odgovor na moje vprašanje. Že več let je v pripravi strategija prostorskega razvoja Republike Slovenije do leta dva tisoč petdeset. Prostor je eden od ključnih elementov za dolgoročni razvoj Slovenije, saj povezuje številne potenciale za razvojni preboj, za izboljšanje blaginje in kakovosti življenja prebivalstva ter ohranjanja narodne dediščine. Po meni doslej znanih podatkih je bila strategija zasnovana na vsaj treh različnih predpostavkah oziroma modelih. Varianta A: centraliziran model Slovenije, ki je bil sicer spretno poimenovan model koncentriranega policentričnega prostorskega razvoja. Varianta B: policentrični model, poimenovan model dekoncentriranega policentričnega prostorskega razvoja z večjim številom središč. In varianta C, na kateri naj bi se trenutno delalo, pa ohranja policentrično razporeditev z nekaterimi popravki. Glavno ogrodje modelov naj bi bila središča različnih rangov mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena, določena na osnovi meril, kot so: dostopnost, število prebivalcev, opremljenost s funkcijami, delovna mesta, gospodarski in turistični pomeni. Župani občin spodnjega Podravja se vztrajno in še zmeraj opozarjajo na problematiko statusa mesta Ptuj v teh različnih variantah. Če bil v prvem modelu Ptuj popolnoma spregledan, v drugem in tretjem, pa ni bilo nič boljše, pa eni varianti ne bi mu bil dodeljen status regijskega središča, po drugem pa status somestja z Mariborom. Po tej varianti bi sicer res Ptuj imel, status mednarodnega pomena, vendar je utemeljena bojazen, da somestja ne ne prinaša enakopravnega položaja obeh mest, pač pa bo v tem somestju Maribor dominanten. Ptuj pa bo počasi postal zgolj spalno naselje naselje. Pri tem naj izpostavim, da je mesto Ptuj in Mestna občina Ptuj edina mestna občina, ki v vseh dosedanjih predlogih in najverjetneje tudi v pri zadnjem oziroma v zadnjem predlogu nima statusa središča nacionalnega pomena. Ptuj je najstarejše mesto v Sloveniji in ne Ljubljana. To lahko razberemo tudi z omembe mesta v različnih pisnih dokumentih in je tak kot upravičen do statusa, središče nacionalnega pomena in ne samo regionalnega. Zato me zanima, sprašujem gospoda ministra: Trenutno stanje dokumenta strategija prostorskega razvoja Republike Slovenije do leta dva tisoč petdeset in njegovi temeljni poudarki. Število in imena načrtovanih središč nacionalnega pomena ter merila za njihovo določanje. Status Ptuja znotraj trenutne strategije. V kolikšni meri so bili upoštevani predlogi in pripombe deležnikov s terena, zlasti s področja spodnjega Podravja, saj so tako občina kot kolegi župani spodnjega Podravja vedno znova naslavljale problematične točke, ki pa kljub in drugačnim obljubam so bile v, ki so pa ki pa kljub drugačnim obljubam so bile v popravljene verzije vključene zelo okrnjeno ali pa so izpadle. Kot ministra, pristojnega za pripravo strategije, vas prosim za zavezo, da bo mesto Ptuj v strategiji prostorskega razvoja do leta dva tisoč petdeset imelo status samostojnega središča nacionalnega pomena in ne bo povezano v somestja z bližnjim Mariborom. Hvala.